Erstens Der Kommissar hat Recht, wenn er sagt, wir brauchen für 2030 verbindliche Ziele für das Klima, für erneuerbare Energien, ich würde auch noch sagen für Energieeffizienz. Denn Energieeffizienz ist die einzige realistische Antwort auf die Energiearmut. Wir müssen uns doch nichts vormachen.

Das einzige, was wir machen können, ist Bürgern helfen, aus der Ölheizung auszusteigen, und Bürgern helfen, dass die Automobilkonzerne effiziente Autos bauen.

Die sind heute schon niedriger als in Ihrem Modell 2020. Und die Atomkosten sind viel zu niedrig angesetzt.